Voorzitter, collega's, we hebben Frontex steeds gesteund. Voor het eerst in 2016, toen Frontex ook de taak kreeg om mee in te staan voor de terugkeer van mensen die hier uitgeprocedeerd zijn. Frontex faciliteert de veilige terugkeer van deze mensen dan door bijvoorbeeld een vlucht te charteren.

Het is positief dat Frontex nu ook actief kan worden in niet-Europese landen die geen buurlanden zijn van de Unie.